blaðamannafundar við upphaf þings og sagði að hún mundi verða samstiga á þessu þingi og menn mundu sjá það í þingstörfum að hún stæði saman í öllum meginmálum það sem hér hefur komi fram í þessum umræðum í dag er að stjórnarandstaðan er alls ekki samstiga þegar litið er til varnar og öryggismálanna og verður þó seint talið að þau séu ekki eitt af meginmálum sem við stjórnmálamönnum blasa þegar þeir þurfa að taka sínar ákvarðanir og þurfa að móta sína stefnu háttvirtur síðasti ræðumaður fulltrúi frjálslynda flokksins boðaði það að hann teldi raunar að það þyrfti að ganga lengra heldur en kemur fram í stefnu ríkisstjórnarinnar sérstaklega í yfirlýsingu hennar um aðgerðir og ný verkefni af hálfu íslenskra stjórnvalda og vill ganga lengra heldur en þar er lagt til auk þess sem hann vill vera í nato og telur að samningurinn sem við gerðum við bandaríkjamenn núna séu fullnægjandi fyrir varnir landsins fulltrúi vinstri grænna var sömu skoðunar og áður að íslendingar þyrftu í raun og veru ekki að gera neitt til að tryggja öryggi sitt og varnir og gætu gefið almannayfirlýsingu og friðlýsingu og þá væri þessu máli í raun og veru lokið og það þyrfti ekki annað en árétta þessa yfirlýsingu reglulega til að við tryggðum okkar öryggi þó tók hann undir það sem kemur fram í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um það sem þar er fjallað um og varðar verksvið hjá dóms og kirkjumálaráðuneytinu og stofnunum þess sem ég mun ef til vill víkja að hér á eftir það sem kom mest á óvart var þó yfirlýsing formanns samfylkingarinnar því að formaður samfylkingarinnar lýsti því yfir að samfylkingin mundi ekki taka pólitíska ábyrgð á því samkomulagi sem gert hefði verið við bandaríkin hvorki nú né í framtíðinni þegar íslendingar gerðust aðilar að nato nítján hundruð fimmtíu og níu klofnaði alþýðuflokkurinn og hluti alþýðuflokksmanna treysti sér ekki til að samþykkja aðild íslands að nato meðal annars vegna þess að hann taldi að íslendingar hefðu ekki nógu miklar upplýsingar um hvað fælist í aðildinni en þegar varnarsamningurinn var gerður nítján hundruð fimmtíu og eitt þá var alþýðuflokkurinn sameinaður þá stóðu allir alþýðuflokksmenn að því að samþykkja varnarsamninginn hér á þingi og sögðu að það lægi fyrir og sá munur væri á stöðunni þá og nítján hundruð fjörutíu og níu að nítján hundruð fimmtíu og eitt lægju allar upplýsingar fyrir það væru ekki nein leyndarmál sem menn þyrftu að horfast í augu við þegar þeir stæðu frammi fyrir því að samþykkja varnarsamninginn ég spyr þingmenn voru varnaráætlanir samkvæmt þeim samningi lagðar fram voru þær birtar öðrum heldur en íslenskum stjórnvöldum var öðruvísi staðið að gerð þess samnings og þeim áætlunum sem þar voru birtar heldur en nú var gert nei það var ekki gert þeim samningi fylgdu einnig ákveðin skjöl sem hafa verið trúnaðarmál og leyndarmál í samskiptum íslands og bandaríkjanna eins og á við þá varnaráætlun sem nú hefur verið kynnt og menn hafa rætt um alþýðuflokkurinn fékk að sjá meira alþýðuflokkurinn stóð að því og alþýðuflokkurinn var einn af þremur lýðræðisflokkum eins og það var sagt á tímum kalda stríðsins sem stóð að aðildinni að nato og stóð að varnarsamstarfinu við bandaríkin það sem á heyrum nú þegar kalda stríðinu er lokið og við erum að kynna hér þetta samkomulag við bandaríkin og þær niðurstöður sem fyrir liggja þá dregur einn þessara flokka sig út er þessu hefðbundna samstarfi þessara þriggja flokka sem stóðu saman alla tíð á tímum kalda stríðsins formaður flokksins kemur í ræðustól á alþingi og segir við munum ekki axla pólitíska ábyrgð vegna þessa samkomulags við munum ekki gangast undir það að styðja það samkomulag sem gert hefur verið um varnar og öryggismál þjóðarinnar þetta finnst mér að sé stóra atriðið sem hér hefur komið fram í þessum umræðum og er þess eðlis að það breytist það pólitíska umhverfi sem við störfum í þegar litið er til öryggis og varnarmálanna ef einn flokkur eins og samfylkingin dregur sig frá því samstarfi og vill ekki taka þátt í því að bera ábyrgð á þeim samningi sem gerður hefur verið og hvernig öryggi lands og þjóðar er tryggt þannig að eins og ég hef hér sagt eru þrjár ólíkar skoðanir sem koma fram hjá stjórnarandstöðunni þótt hún hafi við upphaf þings lýst því yfir á sérstökum blaðamannafundi að hún ætlaði að starfa saman ætlaði að mynda hér eina heild þannig að menn sæju að það væri skýr kostur fyrir kjósendur við lok þings þegar menn þyrftu síðan að ganga til atkvæða en á fyrsta stóra málinu sem við ræðum á þinginu þegar kemur að öryggis og varnarmálunum þá splundrast þessi afstaða og flokkarnir fara í allar áttir og einn flokkurinn stærstur í þessari fylkingu dregur sig til baka og vill ekki einu sinni standa að þeirri stefnu sem hann hefur stutt á tímum kalda stríðsins í varnar og öryggismálum og segist ekki treysta sér til að taka pólitíska ábyrgð á þessum samningi og þessari niðurstöðum en þeim mun frekar ættu menn að taka ábyrga afstöðu ef þeir treysta sé ekki til þess á tímum kalda stríðsins eins og þeir sem voru í alþýðubandalaginu og eru núna komnir í samfylkinguna þeir þingmenn ættu fremur að vera reiðubúnir til að axla ábyrgð í öryggis og varnarmálum á skynsamlegum forsendum alþýðubandalagið treysti sér aldrei til þess á tímum kalda stríðsins eins og við vitum en það er greinilegt að sá armur ræður núna stefnumörkun samfylkingarinnar í öryggis og varnarmálum varðandi þá þætti sem lúta sérstaklega að yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um ný verkefni íslenskra stjórnvalda við brottför varnarliðsins þá er eins og kom fram í máli hæstvirts forsætisráðherra lagt til að stofnað verði sérstakt ráð ráðherra til að fara með yfirstjórn á málum sem mundu falla undir lög um almannavarnir og þessi lög mundu ná til öryggismála hvort heldur vegna náttúruhamfara eða vegna hættu af manna völdum og þetta frumvarp verður vonandi lagt fram hér á þingi á þessu ári og þessum vetri og menn fá þar tækifæri betur til að ræða þennan þátt síðan er eins og segir í þessari yfirlýsingu samhliða því sem unnið verður að nýskipan lögreglumála verður samstarf lögreglu landhelgisgæslu slökkviliða og björgunarsveita aukið enn frekar þannig að tryggja megi þátttöku varaliðs hvarvetna þar sem þess kann að verða þörf í landinu hér er verið að víkja að því það það er ekki lengur ákvæði í lögum sem var í lögreglulögum sem heimilar að skipuleggja og kalla út varalið ef á þarf að halda og þarna er verið að vekja máls á nauðsyn þess að þetta verði lögheimilað hvort heldur verði í lögum um almannavarnir eða með breytingu á lögreglulögum síðan er talað um í fjórða tölulið að tryggt verði að íslensk stjórnvöld hafi lögheimildir til náins samstarfs við stjórnvöld og alþjóðastofnanir þar sem skipst verði á trúnaðarupplýsingum í þessu tilliti er náttúrlega brýnna heldur en nokkru sinni fyrr fyrir íslensk stjórnvöld að hafa aðgang að þeim stofnunum og geta skipst á upplýsingum við stofnanir sem leggja mat á hættur og draga fram áhættuþætti til þess að það sé þá líka unnt að fylgjast með því að varnarfyrirkomulag hér í landinu sé ávallt á þann veg að samræmist þeim sjónarmiðum sem nauðsynlegt er að taka tillit til þegar öryggis borgaranna er gætt síðan er vikið þarna að hinu öfluga og örugga fjarskiptakerfi sem við erum að byggja upp og efla enn frekar og síðan er rætt um eflingu landhelgisgæslunnar það er vikið að nýrri flugvél nýju varðskipi og að þyrlur verði keyptar þegar útboð hefur farið fram vegna kaupa á þeim ef svo fer fram sem horfir þannig að við erum að leggja á ráðin í þessari yfirlýsingu um stóreflingu af okkar eigin hálfu á gæslu ekki öryggis og höfum þegar mótað skýra stefnu í því eins og við höfum mótað skýra stefnu varðandi alla þætti sem hafa komið fram þegar við stöndum á þessum tímamótum að varnarliðið fer og við högum varnarviðskiptunum við bandaríkin á annan veg heldur en áður í ljósi breyttra aðstæðna á sömu kalda stríðsins var lögð áhersla á framvarnir og að herafli væri skipulagður þannig að hann væri á ákveðnum stöðum þar sem hætta var talin á átökum eigi og við sáum í vestur þýskalandi til dæmis og hér á norður atlantshafi nú á tímum eru aðstæður allt aðrar og þá skilgreina menn hættuna á annan veg og skipuleggja heraflann með öðrum hætti þá er lögð áhersla á hreyfanleika og sveigjanleika og þetta samkomulag sem við höfum gert við bandaríkjamenn tekur mið af þeirri meginvarnarstefnu og innan þeirrar varnarstefnu er það samkomulag gert sem hér er verið að kynna og ræða og síðan þær áætlanir sem við munum nýta til við varnir landsins þær taka að sjálfsögðu einnig mið af þeirri meginstefnu og að sjálfsögðu geta menn frá almennum sjónarmiðum áttað sig á því í hverju slíkar áætlanir séu fólgnar þótt ekki sé verið að stafa fyrir þeim nákvæmlega hvernig þær eigi að framkvæma ef svo hörmulega færi að á þær reyndi